Voorzitter, het is begin januari en het seizoen is begonnen.

We weten allemaal dat die slecht zullen zijn.

De explosieve stijging van de kosten van de grondstoffen zal in bijna alle cijfers van bedrijven terugkomen. Met tientallen procenten zijn die de afgelopen jaren omhoog gegaan. Dat tast de Europese economie blijvend aan. Dat is ook de essentie van de richtlijn die wij hier vandaag bespreken.

Dat zou ook in de Raad topprioriteit moeten krijgen.